Hvala lepa. No, jaz bom skušal se malo sprehoditi čez, tiste pripombe, ki jih imam na tele uvodne nastope. Glejte, večkrat je bilo poudarjeno, že gospa Muršič je Muršičeva je v uvodnem nastopu govorila o, ne, do kdaj je na odboru bilo govora o tako imenovanem nedopustnem vplivu, na tožilstvo. Glejte, mi se bomo v tej državi enkrat mogli zmeniti, ne, da bomo spoštovali ustavo. Ustava je zelo jasna, ne, imamo tri veje oblasti, zakonodajno, izvršilno in sodno, ki so med seboj neodvisne. Hkrati pa je po tem ustavnem redu med njimi vzpostavljen tako imenovani sistem ravnovesij in zavor. Vendar tisto, kar jaz opažam v tem državnem zboru od leta dva tisoč osem naprej, ne, žal pač se večina tistega levega dela dvorane menja, ne, in pol izpadem kot papagaj, ne, ker stvari ponavljam. Je pa situacija tukaj taka, da je državni zbor sam sebe, bom rekel, zreduciral, ne, ali pa sam sebe ponižal napram ostalim vejam oblasti. Leva politična opcija in pripadniki leve politične opcije v tem državnem zboru več ali manj od leta osem do danes sami sebe ponižujete. Zakaj to govorim? Iz temeljnega razloga, ker ne uveljavljate ali ne želite uveljavljati tistega, kar morali uveljavljati kot zakonodajna veja oblasti do ostalih enakopravnih vej oblasti. Preprosto morajo. Mi smo tisti, ki postavljamo, bom rekel, zakone. Nismo tisti, ki tako rekoč igramo neko melodijo, ki jo morajo drugi spoštovati. Seveda govorim o smislu sprejemanja zakonov. Mi smo tisti, ki tudi nadziramo, imamo nekatere nadzorne funkcije do ostalih dveh oblasti, vej oblasti. Druge nadzorne funkcije imajo seveda drugi organi, kot je sodni svet, kot je državnotožilski svet, in tako dalje in tako dalje. Vendar tem državnem zboru, ne, bog ne daj, s od sodnije, ne, je že vmešavanje v sodstvo. Pa to ni res, ne. To sploh ni res. Ker pol bi v od vabila, ki ga dobi neki poslanec za razgovor na tožilstvu ali na sodišču, pomenil analogno temo, ne, seveda pritisk na zakonodajno vejo oblasti. Ja, zakaj pa to ne rečemo pol? Z enako pravico bi potem mi to rekli. Pa jaz mislim, da je prav, da spoštujemo zakonodajno vejo oblasti s tistega vidika, ko smo mi v postopkih, ja seveda je prav, saj jo moramo. Hkrati pa mora torej sodna veja oblasti spoštovati nas najmanj toliko, ne, da se predsednik, da, vrhovni državni tožilec pride na sejo državnega zbora delovnega telesa, tako kot je predpisano s poslovnikom. Ko pa veselo sporoči, mene ne bo, ne bom prišel. A to pa ni vmešavanje v delo državnega zbora? Oprostite ne strinjam se s tistimi. Gremo naprej. Roki gospodu Fišerju za posredovanje podatkov še tečejo. Gospa Muršičeva, res je, tako ste, tako je bilo res tam tudi rečeno, ne, na na na, odboru, ne. Ampak kaj pa je resnica? Glejte, gospod Fišer je lani sredi leta dobil zahtevo inšpektorjev pošljite nam podatkom pa je rekel "niet". On je rekel: "Ne, ne bom dal." Po se je pa obrnil na pravosodno ministrstvo, ne, da bi to malo dalj trajalo, ne, in pravosodno ministrstvo je odločilo, kot je, torej, da jih mora dati, ne, saj drugega tudi biti ne more, ne, saj toliko bi mogel tudi, toliko, kolikor imajo uradniki pravosodnega ministrstva znanja, ima tudi gospod Fišer toliko znanja, ne. To se pravi, da je to naredil in počel, ker je žleht, ne, in ker je hotel postopek zavlačevati. Torej pravosodno ministrstvo prav odločilo. Gremo naprej. Seveda zdaj roki tečejo. Kakšni pa so ti roki, da mora ta gospod posredovati, v katerem zakonu so ti roki predpisani? Oprostite, takoj, takoj je rok. Kakšni so torej roki? Jih ni. Rok je takoj. Ne, ne, ne polemiziram z vami, ampak govorim o tem, ker ste pač to izpostavila, ker je bilo na odboru tako, rečeno, ne. Kake roke torej ima ta gospod? Kake drugačne, kot sem jih jaz imel kot minister? Ali kako? Gremo naprej. "Nezakonitost je odpravljena," pravi gospod Stare, gospod Stare, prosim pišite si, kaj govorim, ali potem poglejte magnetogram in pravilno poročajte pravosodnemu ministru, ne tako kot nazadnje. Glejte, nezakonitost se odpravljena, ja, je res, ne. Res je, torej odločba upravnega sodišča je spoštovana in imenovanje gospoda Škrleca ni več nezakonito, ampak je pa ostalo zakonito, ker je pač uporabil neki drug člen, ne. Ja. A lahko, zakaj je ono prvo naredil, tisto prvo je naredil pa zato, da je zlorabil zakon, ne, ker je vedel, ne, da Janševa vlada tega ne bo potrdila, ne. To je to, ampak zdaj če je nezakonito stanje odpravljeno, v redu. Kolega Grims je govoril o liziki, ne vem, a ste mu dali zdaj liziko ali kaj, ali boste rekli: "Ja, nezakonito stanje je odpravljeno, ukrepi pa bodo taki in taki." Če nezakonito delajo, vrhovni državni tožilec, postite torej alarm številka ena. Alarm številka ena, vse rdeče luči bi mogle svetiti. In vi bi morali seveda ukrepati. Res je, da nimate neposrednih pristojnosti, ne, saj veste, imate pa državnotožilski svet, ne. Torej, ne morem se zadovoljiti s tem; nezakonitost je odpravljena, ne, vi ste vsaj tako rekel, korektno, ne. Gospod Fišer pravi: "Stvar je postavljena v prvotno stanje," je rekel. Ne, to se pravi še bolj zameglil, ne. Torej po tleh tega, da je da so nezakonitosti odpravljene, je treba ukrepati po mojem mnenju. Jaz bi, če bi sedel na tistem stolu. Gremo naprej. Gospa Murglova, ne more biti predloga priporočila. Ja, zakaj pa ne? Zdaj je itak šla spet ven. V stoenajstem členu poslovnika piše, da mi dajemo priporočila, jasno, saj ne moremo zahtevati, da naredijo tako in tako. Ampak priporočila pa lahko damo in naše priporočilo je bilo da državnotožilski svet podvzame ustrezne ukrepe. Kaj je to narobe? Kaj je to narobe? Po mojem nič. Nedopustni poseg v pravosodje. Ja lepo vas prosim. Saj sem rekel, s od pravosodja ali pa p od pravosodja, ne, je nedopusten poseg v pravosodje, ja seveda. Glejte, dokler vlada politična zlizanost med slovensko politično levico in sodstvom, je temu tako. Saj je logično. Saj to je logično pol, ne. Ampak če o tem govori sodnica, ne, ki je o kot že na, okužena je, sodni izraz, da ne bo kdo kaj narobe razumel, ne, namreč v kakšnem smislu okužena? V tem smislu, da je to sodnica in zagovarja pravosodje, od koder je prišla, jutri bo pa tja nazaj šla. Ne, pol je to tralala. Ne, saj govori nekdo, ki nima takega problema, a ne. Zdaj, glejte, še nekaj je, bilo rečeno tam, ne. Gospa Murnova je govorila o delovni zvezi in ne vem čem pa zapravljanju časa je bilo govora in tako dalje in morali bi se, kot je, recitirala gospa Tomićeva, a ne, umetniški vtis pet, ne, to ni kaj. Delovna obveznost, skratka, zapravljanje časa in te zgodbe. Gospe in gospodje, zlasti iz SMC, vsi ostali SD pa tisti že vedo, ne, pa Desus. Jaz se ne spomnim, ne spomnim sestave državnega zbora, ki bi imel četrto redno sejo, in ta četrta redna seja je prazna. Glej, mi, glejte, mi imamo zdaj na tej seji, osem šestnajst točk, ne, osemnajst točk, dnevnega reda. Osemnajst točk dnevnega reda. Če bi obravnavali samo točke dnevnega reda, ker je predlagatelj vlada, bi bila seja zaključena v torek ob dveh. Jaz se pa ne spomnim v vseh teh letih, da bi kdaj bila seja zaključena v dveh dneh. Kaj sem hotel povedati? Glejte, od vseh osemnajst točk dnevnega reda imamo osem točk, ki so v nevsebinske narave, pomeni ratifikacije pa tisto, saj veste, ne, to grem, saj vemo, kako to gre po tekočem traku tu, državni zbor ne razpravlja, nima dela, glasuje gotovo ne. Potem imamo dve vsebinski točki koalicijski, ne, to je zlato pravilo in še ena točka, to bi lahko končali v torek. Vse ostale točke so plod dela SDS. Torej vlada ne dela. Kaj bi kaj, komu kaj zdaj očitate? Kaj zdaj očitate s tem, ko pravite, da je to mlatenje pa prazna slama pa ne vem kaj vse. Ja zaboga, delati začnite, sprejmite zakone, ki jih bomo obravnavali. Ah, gospod je tukaj, ni, običajno odide, sem vesel, da ste tukaj. Glejte, niso znana dejstva, okoli inšpekcijske službe, ne moremo govoriti, kdaj pa bodo, gospa, kdaj? Če gospod tožilec pravi: "Ne dam podatkov." Tožilec pravi: "Ne dam podatkov, ne, saj niso znana dejstva, inšpekcija se odloča, kdaj bo končala odločati." Takrat ko bo gospod Fišer podatke dal. Eno od naših priporočil pa je bilo, pa je bilo, da Vlada Republike Slovenije odnos, Vlada Republike Slovenije, moram tako reči, zagotovi da bodo inšpekcijske službe dobile podatke. Kdaj torej, gospa Poropat, koliko še, leto dni, dve leti, tri leta, pet let, koliko? Postopki še tečejo na Vladi Republike, na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, ja seveda, gospa Poropat. Vrhovno sodišče že štirinajst mesecev ni odločilo štirinajst mesecev, koliko časa še? Eno leto, dve leti, tri leta, pet let, koliko časa še? Verjetno do leta šestnajst, najmanj dokler ima mandat gospod Fišer. Ali ali kako? Pol bo tako šel v zgodovino. Tako kot je bilo z gospodom Zalarjem, torej koliko časa naj še odloča vrhovno sodišče? In mi smo samo pozvali, naš predlog je šel v smeri, da pozivamo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, da odloči, a je to pritisk. Ne, ni. Da odloči. Torej je odločanje v državnem zboru, kot pravite, preuranjeno. Gospa Porobat, kdaj? A bova midva še sedela tu kot poslanca ali kako bo? Kdaj, kdaj torej, dajte, dajte, prosim z besedo na dan, pa povejte neki datum, kdaj to bo. Ne samo, da je preuranjeno. Povejte, kdaj. Ne moremo posegati v inšpekcijske postopke. Ja, zaboga, no, to tako pametno je tudi nekdo drug rekel še na odboru. Ja, a mi posegamo inšpekcijske postopke? Glejte, poseg inšpekcijske postopke bi bil, če bi državni zbor rekel, ne: "Inšpekcijske službe, odločite tako in tako." Ali pa inšpekcijske službe ne smete odločiti ali karkoli, ne, to bi bil grob poseg naš v inšpekcijske službe. Mi pa smo rekli: "Vlada Republike Slovenije naj zagotovi podatke, da bodo inšpekcijske službe lahko odločale." To smo mi rekli. A je to poseg v v v inšpekcijske službe, delo inšpekcijskih služb? Glejte, tisti, ki trdi, da je to poseg v delo inšpekcijskih služb, se spreneveda, bluzi, ali pa ne ve, za kaj se gre. Gre torej za to, da smo zahtevali, da vlada zagotovi ustrezne podatke, da bojo inšpektorji lahko odločili, kako bodo odločili, je njihova stvar. Ne potem govoriti, da je to poseg v inšpekcijske službe, ne. Oh. predlagatelji, torej gospa Muršičeva, to, kar pa kot vlogi predstavnice SD le politično motivirane teme, dajte mi povedati, zakaj bi bilo to politično motivirano, ne. Namreč ugotavljamo, da je Upravno sodišče Republike Slovenije reklo, da sta dva funkcionarja v tej državi zlorabila oblast. Ne. In sicer je to gospod bivši minister, ne, za pravosodje in sedanji generalni državnici sta zelo rabila oblast in sta odločila nezakonito. Ne. In zdaj vi pravite, da je to politično motivirana tema, ne, poleg tega je pravosodno ministrstvo ugotovilo isto, ne, da je bila, da je šlo nepravilno imenovanje, nič drugega ni ugotovilo. In vi zdaj meni govorite o politično motivirani temi. Ja kako, kaj pa imamo tu političnega? Kaj je tu političnega? Upravno sodišče je to reklo, ki je neodvisni organ, in minister za pravosodje kjer sedijo vaši ljudje, ki ga volijo torej vaši ljudje ljudje te koalicije. A je to politično motivirana tema? Oprostite, ni. Govorite o Robertu Časarju. Dajte mi reči, zakaj ne omenite domnevno vašega člana Grubelića, ki ga že dvajset let ni v zaporu na Dobu. Pravite, da je Robert Časar pobegnil, res je pobegnil, tako vsaj pravijo, ne, jaz ne vem, kje je, ne. Govorila ste o tem, da je, ne vem, kako naš član, jaz nisem prepričan, da je naš član, ampak ne vem, pa naj reči, pustiva to zgodbo, bova videla, lahko, da je. Je pa z nami sodeloval v strokovnem svetu nekoč. Ampak gospod Grubelič pa je bil član vaših predhodnic, ne. Glejte, oni že dvajset let pravnomočno obsojena oseba. Že dvajset let to ta oseba nosi potrdilo, da je bolan. In vi se zdaj vpiknete v Igorja Bavčarja, ne, ki je, oprostite, to državo delal, v narekovajih, v večji meri kot vi pa jaz. Prav je, obsojen je, nimamo kaj debatirati. Ampak delate problem iz tega, ker je dva dni v bolnici, ne, to je veleproblem, ne, ampak problem je, ker je Igor Bavčar, ampak on je pripadnik leve politične opcije, opcije LDS-a, ne naš. Ni naš pripadnik. Član LDS-a je bil ali pa še je. In ker je dva dni v bolnici, je to problem. Robert Časar je torej tudi problem, ki ga že menda pol leta iščemo, ne, ali kako že. Dajte mi zdaj razložiti, gospa Muršičeva, dajte, no, razložite mi, jaz vas res pozivam, zakaj ni problem Grubelić, ki je že dvajset let bolan in ki že dvajset let ne pride na Dob, pa bi mogel bi tam že sedeti, že odsedel bi in ni problem. Glejte, kdorkoli v tej dvorani mi naj to razloži in bom to razumel. Ampak slovenska javnost pa verjamem, da tega ne razume. Zato je Časar, Grubelić, Bavčar v vašo škodo. Namreč ta dva bosta zagotovo še prišla na Dob, ne, ne vem, pa če bo Grubelić, ne vem, če se bo kdo vtaknil v zdravnike, ki so, njemu ki njemu dvajset let pišejo potrdila. A ste videli včeraj kamere? Vse je bilo tam v tisti bolnici tam dol, ne, vse živo, kamere, zakaj ga ni, policija je tja prišla, vse, kaj pa Grubelić? A je v dvajsetih letih tam bil kak kriminalist? Jaz ne vem za to. A je v dvajsetih letih kdo preverjal zdravnike, ki njemu pišejo opravičila? Ne vem. Vidite ljudi, pošteno, kar ste rekla. Gremo naprej. Gospa Tomićeva, seveda ne. Jaz sem te nazadnje gledal tam pred enimi osmimi leti v neki komediji in, ej, imam res navdušeno ploskal pa mi je zdajle skoraj ušlo, a ne, ki sem mislil zaploskati, ne, ker je bil res lep umetniški vtis, ne, vsebine pa ni bilo, ne, in zdaj človek je sploh nima kaj odgovoriti, ne, ker ni bilo nobene vsebine, ampak lep umetniški vtis, ne. Zdaj pravi, da bi mogli govoriti o privatizaciji, mogli bi govoriti o zdravstvu, deložacijah, o položnicah, ki jih ljudje ne morejo plačevati, skratka, to bi mogle biti teme. Ja, me zanima, kje je kaka točka dnevnega reda od naše združene levice, dajte kaj na mizo od tega, daj revščino na mizo recimo, ne. No, recimo gospa je skupaj spravila sedem poslanskih vprašanj, ti jih jaz napišem v treh dneh, ne, tako približno po po statistiki, če greste gledat, lahko vidite, boste videli približno tako situacijo, ne. Seveda je uspela sedem poslanskih vprašanj napisati, ne. Naj še spiše zahtevo za sejo državnega zbora: privatizacija, zdravstvo, deložacije, položnice pa reveži. Jaz domnevam, da bom podprl sklepe, ki jih bo združena levica predlagala. Pravi pa, da DZ nima pristojnosti govoriti o temi, ki jo imamo danes na dnevnem redu, ja, krasen umetniški vtis, ne, brez vsebine, ne. Je pa to rušenje pravne države baje krasno. Gospe in gospodje, veste, kaj je rušenje naše države? To, kar se dogaja na relaciji med vami v združeni levici pa s tem, kar je delal v Grčiji, to pa je rušenje države in praznjenje žepov naših ljudi. Vi, ki se klanjate dogodkom v Grčiji, morete Slovencem povedati hkrati še to, ne, da ta moj poklon Grčiji gospoda Meseca ne pomeni tristo milijonov evrov, ki jih ne bomo več nikoli videli, ki smo jih v Grčijo poslali, pa milijardo tristo milijonov poroštev, ki smo jih dali, oni namreč pravijo, da ne bomo več vrnili denarja, to trdijo, ne, v Grčiji. "Ne bomo vrnili denarja," so rekli. No, zelo lepo, dajte še enkrat te delegacije dol pa se jim priklonite. Pa Slovencem povejte, kaj to pomeni. Pomeni, milijardo šeststo delite z dva milijona, boste, koliko je to v vsakem žepu. Še nekaj o razmerjih med, to to je pa tema, ki je jako zanimiva, ne, jaz sem začel in bom tudi končal tale uvodni nastop, s tem kaj državni zbor, kaj sodna veja oblasti in kaj izvršilna veja oblasti. Glejte, to samoomejevanje je meni že malo preseda, ne, in pa samoponiževanje, ne, to je samoponiževanje, kar počnemo, ne. Odnosno, kar počne državni zbor v, pač imate ali pa ste imeli v preteklosti koalicije, ne. Te veje oblasti so med seboj enakopravne. Pa mi pol povejte, zakaj. Pred parlamentom je dovoljeno vpiti odnosno demonstrirati, dovoljeno je celo kocke metati, ali kako. To do voto isto je dovoljeno pred vlado, ne. A je dovoljeno? Se vsi strinjamo, da je. Povejte mi, zakaj to ni mogoče pred sodiščem? Zakaj? No, zdaj po najnovejših najnovejši verziji že mogoče, kar je celo pravosodni minister na hearingu povedal, ampak je imel dva cmoka v grlu, ampak je povedal. Je povedal, ne, v redu. Druga zadeva. Vsi smo dolžni spoštovati akte vseh treh vej oblasti. Zagotovo. Zagotovo je pravosodje, smo mi dolžni spoštovati delo pravosodja, se odzivati, če smo obdolženci ali kaj jaz vem, kaj že ne. Pa to tudi počnemo. Zagotovo je vlada dolžna sprejemati to je pripravljati zakone in tako dalje in tako dalje in tako dalje. Potem mi pa povejte, zakaj, zakaj torej mi ne bi smeli povedati, kaj je v pravosodju narobe, če menimo, da je tako. Zakaj ne smemo tega povedati? Česa se bojite? Zakaj bi se tega bali? Mi to moramo povedati, to je naša dolžnost. In kakršnokoli samoomejevanje državnega zbora za moje pojme ni sprejemljivo. Poudarjam, da bi še enkrat, da bi morali reagirati na dopis tožilca, ki pravi: "Ne bo me, ne bom prišel v državni zbor." Ne bom. Ja, kdo ga pa je imenoval, če ga nismo mi imenovali? Ja, kako pa? Take take stvari so nedopustne. Potem naslednje vprašanje. A je dovoljeno kritizirati odločitve državnega zbora? Ja, je madona, saj vidite, kako nas ljudje šimfajo. Pa pravijo ne vem kaj vse o nas in zakonih, ki jih mi sprejemamo, ne, a je dovoljeno šimfati, kritizirati vlado. Seveda je dovoljeno, kaj pa. Povejte mi, zakaj potem ni dovoljeno od sodnih odločitev kritizirati. Zakaj pa? Zakaj? Moj odgovor je seveda relativno preprost, ne. Preprost zakaj, zaradi tega, ker obstaja totalna sprega, totalna sprega, totalna sprega med levo politično opcijo in sodstvom. Naj vas samo spomnim dogajanja ob imenovanju predsednika vrhovnega sodišča. Vsi predsedniki vrhovnega sodišča do zdaj, ne, so imeli izjemne kompetence tisti, ki ste profesorji na fakultetah, vtipkajte Cobiss pa boste videli, ne, pa se jim lahko tako prikloniš, ne. Vsi. Od Štrovzeka naprej, vsi. Imeli smo kandidata za predsednika sodišča gospoda Šorerja. nasprotno nasproti gospoda Maslešo trije jeziki svetovni nemščina, francoščina, angleščina, Masleša nič. Cobiss toliko pri njej Čorliju in toliko pri Maslešu. Tako pa tako. Veste, kaj se je zgodilo? Imenovan je bil tisti, ki je imel najslabše pogoje, to je gospod Masleša. Utemeljitev je pa interesantna. Utemeljitev je podala gospa Beblerjeva, tamle nekje odzadaj je sedela, in je zelo jasno povedala: "Gospod Čorli ne more biti nikoli predsednik vrhovnega sodišča." Zato, ker je bil, pazite, član senata v zadevi Pavle Rupert, ki je bil oproščen. Član senata je bil, mogoče je glasoval za obsodilno sodbo, ne more biti predsednik vrhovnega sodišča, ker je bil član senata. Ja, glejte, če ta človek, če ta gospod hodi v službo tam ene šest-, sedeminpetdeset, oseminpetdeset let, ne, jaz sem to izračunal, ne, če je bil tako povprečen sodnik, ne, povprečen sodnik mu recimo, ne, je približno trideset tavžent odločitev sodnih prenesel, in če je bil pošten sodnik, ne, je obsodil pol desnih pa pol levih, a je tako. Pol je bil neodvisen sodnik, pol je v redu sodnik, ne. E, ne more biti po kriteriju takratnega SD, ker je sedel v senatu, ki je oprostil Pavleta Ruparja. Glejte, noro, noro. Noro in še enkrat noro. Primeren je pa tisti ne, ki je imel sto tisoč grehov. Ista zgodba je pri tožilcih. Popolnoma ista zgodba, obleka je malo drugačna, ne, ampak ista stvar je, ne, in za ta gospoda, ne, danes s tem bom zaključil ta uvodni nastop, glejte, treba je tako reči, ne, do leta tisoč devetsto devetdeset v pravosodju smo imeli seveda tako imenovane notranje sovražnike, ne, ki jih je bilo treba po teoriji častnega občana Ljubljane in zaslužnega profesorja Bavcona preganjati, ne, on je napisal člen zakona, ne, verbalni delikt, zašimfaš Tita, res bom res, ne. Glejte, no, ta gospod je še kaj drugega učil potem, ne, ampak če do leta tisoč devetsto devetdeset smo imeli notranje sovražnike, ki jih je bilo treba preganjati, smo leta tisoč devetsto devetdeset slovenskem pravosodju zamenjali eno stvar. Notranji sovražniki so v SDS, adijo, in polovica slovenskih sodnikov, jaz mislim pa, da še več, ne, je še danes na teh stališčih. Je še danes na teh stališčih. Kako pa zadeve potekajo, je pa predsednik MVK-ja videl, ne, in bom rekel, smo videli pa na zadnji seji pred poskusom imenovanja sodnice Dolinškove, ne, kjer sem še pa vedno, bom rekel, hvaležni in vesel, ne, za glasovanje odločitve, ki jih je, ta koalicija sprejela, ker mislim, da smo skupaj enkrat le pokazali, bom rekel, to, da imamo svojo hrbtenico, da me ne bi predsednik popravil, a ne, Zakaj? Zaradi tega, ker pri nas postaja avtomatizem, tisti, ki ga pravosodni sodni svet predlaga, ali pa tisti, ki ga državnotožilski svet predlaga, a ne, je avtomatično postal tožilec ali sodnik. Ja, zakaj pa? Potem moramo odpraviti imenovanja teh tukaj imenovanje sodnikov tukaj. Pol boljše, da jih ne imenujemo mi, če je to avtomatizem, ne, pol je to tako, ker na knof pritiskaš ke kaka goska, saj to pol lahko počne vsak. Pol lahko tu sedi, jaz sem včasih kot šef policije rekel policistom, ki niso delali: "Glej, če ne misliš delati, ne, potem je bolje, da jaz nabavim lutko, ji dam gor uniformo, dve bateriji pa hodi po cesti, ker bo enak preventivni učinek, kot pa če imam tebe, ki nočeš nič delati." Enako velja za nas, da nobene nuje ni, ne, da moramo vsak predlog, ki pride v državni zbor, potrditi, ja, zakaj pa, ja, zakaj pa? To še posebej velja tudi za tožilce, ki gredo, bom rekel, mimo državnega zbora in je imenovanje seveda na pravosodnem ministrstvu, skratka, razmerje sil je tako, kot je, v neravnovesje, da medsebojna kontrola, da kar jih ne oblasti, vendar ne podrejena vloga državnega zbora. V zadnjih mandatih se pa državni zbor obnaša tako, z izjemo zadnjič pri tem imenovanju te sodnice se pa državni zbor obnaša kot najslabša kokoš v čredi kokoši, na katero skoči petelin kadarkoli. To pa ne smemo biti. Hvala lepa.